Szeretném itt sokak segélykiáltására felhívni az Európai Parlament figyelmét. A gazdasági válság következményeit Európa szerte legsúlyosabban a társadalom sérülékeny csoportjai szenvedik meg. Fokozottan így van ez manapság Magyarországon, ahol az egykulcsos adó és a jómódúaknak kedvező családpolitikai intézkedések hatalmas hiányt okoztak a költségvetésben, és a kormány ezt a korábban megállapított rokkantnyugdíjak megvonásával készül pótolni. A megváltozott munkaképességű emberek biztosítási alapú, szolgálati évek alapján járó ellátását alakítja alacsonyabb, segélyjellegű ellátássá, illetve őket hagyja jövedelem nélkül, ha nem találnak munkát azon a munkaerőpiacon, amely az egészségeseket sem tudja felvenni. A kormányzati kommunikáció közben egy haszontalan, dolgozni nem akaró rétegről, visszaélésekről, csalókról szól. Számtalan levélben kértek, hogy ismertessem meg az Európai Parlamentet ezeknek a reményvesztett embereknek a helyzetével. Egy levélírótól idézve Megértem, hogy meg kell húzni a nadrágszíjat, de ebben az országban ez mostanában valahogy csak a szegény emberekre vonatkozik.